Señora presidenta, presidente Tusk, presidente Juncker, me sumo al reconocimiento, aunque solo sea porque bajo su mandato la Unión Europea ha estado en la peor crisis de su historia, de la que el es el episodio y el quebranto más emblemático. Señor Barnier, la única buena noticia ha sido el mantenimiento de la unidad negociadora de la Unión Europea y la reciprocidad, que no se subraya nunca lo bastante. Es decir, la garantía de que la Unión Europea tratará a los británicos en la Unión Europea del modo en que el Reino Unido trate a los ciudadanos europeos en su territorio.

La sucesión de posposiciones de la decisión final nos abisma al Brexit sin acuerdo y sus efectos económicos y sociales y, sobre todo, políticos. Hay una batalla política contra el nacionalismo reaccionario que se apoya en bulos, desinformación e intoxicación, que pretende que las identidades locales y regionales son incompatibles con las estatales y que las nacionales son incompatibles con las europeas.